Herr Präsident! Es ist schon einigermaßen verwirrend, wenn der Präsident der Kommission, Herr Juncker, den jüngsten Bericht seiner eigenen Behörde betreffend Rumänien und Bulgarien offensichtlich ignoriert.

Wie eine verlässliche Grenzsicherung bei Korruption in der Polizei und auch in der Justiz gehen soll, entzieht sich meiner Kenntnis, aber vielleicht hat hier Herr Juncker eine passende Antwort. Eines ist allerdings klar Schengen, das ist heute schon mehrmals festgestellt worden, muss überarbeitet werden, Schengen ist reformbedürftig. Und klar ist auch Mit dem Schnellschuss einer Erweiterung, bei der die Rahmenbedingungen noch nicht passen, wird Europa nicht sicherer, die Grenzen werden nicht sicherer!